virðulegi forseti góðir íslendingar eldhúsdagur er runnin upp við harla óvenjulegar aðstæður venjulega er hann haldinn þegar þinglok hafa verið ákveðin hann hefur það táknræna hlutverk að þingmenn geri hreint hjá sér fari yfir veturinn og klári þau verk sem ólokið er en nú eru aðstæður aðrar þinglok eru óviss og enn er ágreiningur um helgasta plagg íslenskrar stjórnskipunar sjálfa stjórnarskrána ég óska þess að okkur þingmönnum beri gæfa til að ná niðurstöðu sem allir geta sætt sig við í því mikilvæga máli það má ekki gerast að stjórnarskránni verði breytt í ósætti í fyrsta sinn í fimmtíu ár veturinn hefur verið okkur öllum erfiður við höfðum álitið hér að allt gengi vel að ísland væri best í heimi til að búa og að það væri gott að vera íslendingur í útlöndum og að frelsi væri sjálfsagt en eftir harkalegt áfall lærðum við að frelsi er ekki sjálfsagt við þurfum svo sannarlega að standa vörð um það og ég vil berjast fyrir því verkefnið sem við stöndum frammi fyrir er sannarlega stórt en kæru íslendingar það er ekki óvinnandi ég segi það hér að við munum klára þetta mál og við munum klára þetta mál saman við munum spyrna frá botninum og byggja betra ísland við sjálfstæðismenn göngum hreint til verks í komandi kosningabaráttu við höfum farið í heiðarlegt uppgjör við fortíðina til að geta dregið lærdóm af því sem úrskeiðis fór við höfum svarað kalli samfélagsins um endurnýjun bæði í forustu flokksins sem og á framboðslistum um allt land þúsundir sjálfstæðismanna tóku þátt í prófkjörum flokksins í öllum kjördæmum og það var grasrótin sjálf sem raðaði á listana við erum tilbúin í verkið og ég segi það aftur við munum klára þetta mál minnihlutastjórn samfylkingar og vinstri grænna tók við völdum þann fyrsta febrúar síðastliðinn henni var ætlaður skammur tími áttatíu dagar og forustumenn hennar sögðust ætla að slá skjaldborg um heimilin og fyrirtækin í landinu svo notuð séu þeirra eigin orð nú eru sextíu og sex dagar liðnir hér var lesinn upp áðan mikill og langur listi af aðgerðum sem ríkisstjórnin hefur sett í gang ýmist að eigin frumkvæði eða að frumkvæði síðustu ríkisstjórnar þessi listi herra forseti er allra góðra gjalda verður en það sem er mikilvægara og skiptir heimilin og fyrirtækin í landinu miklu meira máli er árangurinn af þessum aðgerðum afleiðing verka minnihlutastjórnarinnar fyrir sextíu og sex dögum voru tólf þúsund fjögur hundruð og sjö landsmenn án atvinnu í lok mars voru þeir því miður orðnir sautján þúsund níu hundruð eins og þið kannski munið ætlaði þessi ríkisstjórn að skapa sex þúsund ný störf á þessum sextíu og sex dögum hafa um sex þúsund einstaklingar bæst í hóp atvinnulausra á þessum sextíu og sex dögum hafa stýrivextir seðlabanka íslands einungis lækkað um eitt prósent það sem er alvarlegra fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu er það að vaxtalækkunin tafðist beinlínis vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar fyrir sextíu og sex dögum stóð gengisvísitala krónunnar í hundrað níutíu og tveimur stigum í dag veiktist krónan um tæp fjögur prósent og var vísitalan í kringum tvö hundruð tuttugu stig við lok markaða þetta gerist þrátt fyrir að meiri hluti alþingis hafi nýverið samþykkt lög til að herða á gjaldeyrishöftunum ég ætla því að leyfa mér að gagnrýna aðgerðir ríkisstjórnarinnar

aðgerðir sem ekki skila árangri aðgerðir sem festa ísland og íslendinga í höftum og ríkisvæðingu koma okkur ekki út úr þeim hjólförum sem ríkisstjórnin virðist vera föst í ég kalla enn fremur eftir frekari upplýsingum sett hefur verið fyrrnefnd áætlun fram um sköpun sex þúsund starfa þar af eru tvö þúsund í orkufrekum iðnaði þetta er merkingarlaust hjal á meðan þessi sama ríkisstjórn hefur skert uppbyggingu í orkufrekum iðnaði það merkilega er að áætlun um uppbyggingu starfanna er frá sömu ríkisstjórn og er innbyrðis ósammála um frumvarp hæstvirts iðnaðarráðherra um fjárfestingarsamninginn í helguvík mig langar að nota þetta tækifæri til að segja ykkur litla sögu af þingstörfunum sem sýna að orð og efndir þessarar ríkisstjórnar fara engan veginn saman fyrir nokkrum vikum kom á fund efnahags og skattanefndar ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytis steingríms j sigfússonar formanns vinstri grænna til umræðu var frumvarp samfylkingarráðherrans össurar skarphéðinssonar hæstvirtur þar lagði ráðuneytisstjórinn fram afar athyglisvert minnisblað sem gagn í málinu þar sem hann lagði til að fjárfestingarsamningurinn og frumvarpið vegna helguvíkur yrði endurskoðað af hverju svo unnt væri að hækka skatta á verkefnið enn fremur lagði ráðuneytisstjórinn til að núgildandi samningur og lög vegna reyðaráls yrðu einnig tekin til endurskoðunar með það fyrir augum að hækka einnig skattana á það verkefni ráðuneytisstjóri vinstri grænna lýkur minnisblaðinu á þeim hugleiðingum að hugsanlegar bætur til aðila vegna þessa yrðu líklega minni en beina tjónið sem hann kallar það að láta samningana standa óbreytta þessir samningar sem hann vildi skattleggja eftir á gerðu menn til fjölda ára og auðvitað í þeirri góðu trú að þeir yrðu haldnir hvernig eigum við svo að trúa því að að þessi ríkisstjórn sem markvisst bregður fæti fyrir frekari uppbyggingu á þessu sviði ætli sér að skapa tvö þúsund störf í orkufrekum iðnaði ég hræðist svona vinnubrögð herra forseti og ég get gert mér í hugarlund hvaða áhrif þessi skilaboð hefðu á möguleika íslands til að laða að sér erlenda fjárfestingu í framtíðinni og fyrir orðspor okkar út á við svona vinnubrögð þarf að varast og stjórnvöld mega alls ekki bæta á þá óvissu sem einkennir íslenskt efnahagslíf um þessar mundir sjálfstæðisflokkurinn fer fram með tvö meginmarkmið að leiðarljósi fyrir næstu missiri að verja heimilin í landinu og tryggja atvinnu við höfnum atvinnuleysi og teljum það algerlega óásættanlegt í íslensku samfélagi góðir íslendingar komandi kosningar snúast um val á milli tveggja kosta fyrir kosturinn er áframhaldandi vinstri stjórn sem mun leggja sig fram um að hjálpa íslendingum að læra að lifa með þeim vanda sem við blasir ríkisstjórn sem mun segja fötu undir lekann í stofunni en ekki laga þakið ríkisstjórn sem ætlar að búa til störf með sjóðum ríkisstjórn sem hefur meiri trú á stjórnmálamönnum heldur en fólkinu í landinu hinn kosturinn kæru íslendingar góðir landsmenn